Auch ich unterstütze den Ansatz, den wir und die Europäische Union verfolgen, nämlich dieses Handelsabkommen mit der Ukraine zu unterzeichnen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die bilaterale Zusammenarbeit und die Beziehungen zwischen der EU und der Ukraine, z. B.

Herr Kommissar, es gab 2007 eine Schwarzmeersynergieinitiative, die Russland und auch die Türkei beinhaltet.